hundruð sjötíu og þrjú og er frá háttvirtri efnahags og skattanefnd á þingskjalinu kemur fram hvaða gestir komu til nefndarinnar og hvaða umsagnir bárust í frumvarpinu eru lagðar til tvær breytingar sem varða uppgjör á virðisaukaskatti er annarri ætlað að tryggja fullan innskattsrétt þeirra sem kosið hafa að fresta greiðslu virðisaukaskatts í samræmi við lög númer hundrað þrjátíu tvö þúsund og átta um breyting á tollalögum hinni er ætlað að gefa fyrirtækjum kost á að nota hvern almanaksmánuð sem uppgjörstímabil ef útskattur er að jafnaði lægri en innskattur nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtir þingmenn ellert b schram bjarni benediktsson gunnar svavarsson og birkir j jónsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ögmundur jónasson lúðvík bergvinsson katrín jakobsdóttir og árni páll árnason